Jeżeli chcemy rzeczywiście wracać do naszego wspólnego europejskiego dziedzictwa, to odważnie powiedzmy, że było to w dużym stopniu dziedzictwo chrześcijańskie.

starego kontynentu.